Herr Präsident! Kosovo ist jetzt seit über fünf Jahren unabhängig und hat eine enorme Reformanstrengung unternommen. Aber ich muss doch sagen, dass wir in der Europäischen Union in vielen Punkten nicht so recht weitergekommen sind. Deshalb sollten wir durchaus einmal selbstkritisch sein. Es fängt damit an Wir haben eine Machbarkeitsstudie über ein Assoziierungs und Stabilisierungsabkommen. Ja, aber wenn es machbar ist, warum machen wir es dann nicht? Der zweite Punkt Handelsabkommen. Kosovo braucht dringend ein Handelsabkommen, den Aufbau von Handelskapazitäten. Warum machen wir es nicht? Fünf Mitgliedstaaten haben vor fünf Jahren den Schritt zur Anerkennung des Kosovo nicht mitvollzogen, was ihr Recht war, was aber unserer Handlungsfähigkeit im Kosovo geschadet hat und auch der Geschlossenheit der Europäischen Union. Ich appelliere an diese Mitgliedstaaten, endlich den Schritt zu vollziehen und Kosovo anzuerkennen.

Die NATO hat gekämpft, um das kosovarische Volk vor der Vertreibung zu bewahren, vor dem Völkermord, und davor, weiter eingesperrt zu bleiben. Das kosovarische Volk wurde von Europäern aktiv befreit, und heute sperren wir es wieder hinter einer Mauer ein, hinter einer Mauer von Visabestimmungen. So sehen wir, dass wir als Europäer eine ganze Menge tun können und tun müssen, um dieses jüngste Land Europas, diese junge Demokratie voranzubringen. Gerade die junge Generation in diesem Land ist voller Ideen und voller Initiativen, aber sie hat mit einer unbeschreiblichen Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Von daher glaube ich, dass wir als Europäer die Gelegenheit nutzen sollen, um unsere Miteuropäer im Kosovo endgültig an uns heranzuführen. Ich bin sehr dankbar, dass Serbien hier Schritte tut. Schritte tut, die aber auch in Serbiens eigenem Interesse liegen. Viele Serben erkennen absolut, dass es nicht in ihrem Interesse ist, irgendeiner mittelalterlichen Vision von Kosovo nachzutrauern, sondern mit dem Nachbarn in Frieden zu leben und gemeinsam ein Europa im Südosten aufzubauen, das auf Versöhnung und Verständigung aufgebaut ist. In diesem Sinne danke ich der Kollegin Lunacek für ihren erstklassigen Bericht. Er hat die volle Unterstützung unserer Fraktion.